Swoboda poruszania się po Unii Europejskiej jest rzeczywiście wielką wartością.

Nie zawsze jednak jest w tej kwestii wzajemność i obywatele niektórych państw członkowskich, do których obywatele państw trzecich mogą przyjechać, sami wjechać do tych państw bez wizy nie mogą.